Inegalitățile în sănătate reprezintă o provocare în ceea ce privește angajamentul Uniunii în favoarea solidarității, coeziunii sociale și economice, a drepturilor omului și a șanselor egale. De aceea, dimensiunea sănătății trebuie să existe în toate politicile Uniunii. Statele membre trebuie încurajate să includă principiul sănătății în toate politicile, în elaborarea de noi planuri de acțiune în orice domeniu, pentru a contribui la reducerea inegalităților și la crearea unui nivel înalt de protecție a sănătății. Susțin necesitatea elaborării unui set de indicatori specifici, care să monitorizeze inegalitățile în sănătate, și a unor indicatori comparabili, care ar putea permite autorităților naționale să evalueze progresele înregistrate în acest domeniu, în perspectiva îmbunătățirii sistemelor de sănătate.